Je soutiens les deux axes majeurs que notre rapporteur général a souhaité donner à ce budget, la croissance et l'emploi, notamment la formation professionnelle des jeunes, d'un côté, et la sécurité et les flux migratoires, de l'autre. Je souligne principalement les compléments de dotations nécessaires dans des programmes particulièrement performants, comme Horizon 2020 et Erasmus, ainsi que dans des agences qui montent en puissance dans le domaine de l'asile, du contrôle des frontières extérieures et de la coopération policière.

Les paramètres de la négociation qui s'annonce sont assez simples pas de révision du cadre financier, pas d'arriérés de paiement. Mais rien n'est joué et, si nous voulons conduire la conciliation en novembre et la conclure, je conseille vivement à la Présidence de s'émanciper des éternelles contradictions internes au Conseil, entre le rigorisme à courte vue des contributeurs nets et les intérêts acquis des pays bénéficiaires,

C'est dire combien il est urgent de convenir de l'avenir que nous entendons donner à l'Europe. Quel budget pour quelle Europe? À ce stade de la procédure budgétaire, nous restons confiants, nous sommes impatients de voter des budgets donnant à l'Union des moyens de préparer notre avenir et de nous protéger, des budgets parlant aux Européens, des budgets démontrant à l'opinion publique l'effectivité